Estimările experților privind posibile probleme pe piața mondială la capitolul alimente și asigurarea necesarului pentru întreaga populație la nivel mondial este un motiv de a regândi modul în care se utilizează terenurile agricole din Europa, mai ales din noile state membre, printre care și România. În acest sens, este necesară o evaluare realistă a posibilităților pe care le oferă România investitorilor interesați de investiții în sectorul agricol, care par să fie, în acest moment de criză, cele mai căutate. Cel puțin așa arată un studiu dat publicității la București care menționează o creștere importantă a investițiilor în România în sectorul terenurilor agricole și forestiere. Explicația dată de realizatorii studiului este că aceste segmente imobiliare sunt cel mai puțin afectate de situația economică dificilă ce caracterizează în prezent piața. Pe de altă parte, nu trebuie uitat faptul că România a fost la un moment dat grânarul Europei, dar revenirea la acest statut impune politici care să vină în sprijinul agricultorilor, utilizând totodată și fondurile comunitare de care poate beneficia România în calitatea sa de stat membru.